Señor presidente, la crisis catalana no es un asunto de orden público hay allí un rechazo total de la violencia.

Estamos ante una cuestión política que sufre un bloqueo y necesita crear nuevos espacios de diálogo y de solución. En democracia, nada es posible sin ley, pero la ley no puede ser la frontera para impedir un debate imprescindible.

Por eso, animo a la Unión a que ayude a resetear la crisis catalana, que es un problema europeo. No en vano, la Unión es especialista en unir diversidad y sabe perfectamente que el empeño requiere implicación, diálogo, empatía, mutuo reconocimiento y coraje cívico y político, valores que desactivan a quienes piensan más en los rendimientos a corto plazo que en la solución de los problemas.